Proszę Państwa, pan premier Orbán rzeczywiście zwrócił się bezpośrednio do pana przewodniczącego Schulza tak było właśnie z tym zastrzeżeniem, że to może obrażać naród węgierski.

Przyjęliśmy program prezydencji węgierskiej, zaakceptowaliśmy, słyszeliśmy bardzo pozytywne głosy o tym, co Węgrzy będą robili w ciągu następnego półrocza. Jest to dla nas wszystkich bardzo ważne. Zaakceptujmy to jeszcze raz i spokojnie rozejdźmy się po tej debacie, bo to była bardzo poważna debata. Dałem zgodnie z Regulaminem głos tym osobom, które prosiły o oświadczenie osobiste. Chciałem podziękować panu premierowi Orbánowi za wystąpienie, za udział w naszej sesji, za prezentację programu prezydencji węgierskiej.